Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, il y aurait donc les gentils Canadiens avec qui nous allons avoir l'accord le plus beau que l'Europe n'ait jamais signé. Mieux, grand hasard de l'histoire, nous signons cet accord alors qu'un dirigeant xénophobe, raciste et sexiste dirige les États-Unis.

Trump est un conservateur élu par les Républicains, il fait donc partie de votre famille politique à l'échelle internationale. De l'autre côté, il y aurait les salariés et leurs syndicats, les consommateurs et leurs organisations, la société civile et ses millions de personnes qui ont signé des pétitions. Il y aurait les PME et il y aurait ces parlementaires inaptes au bonheur que vous leur proposez, rabougris sur eux mêmes, repliés sur le vieux monde et l'espace ancien.

Harper, climato sceptique, qui aujourd'hui conseille les multinationales

Barroso, ancien président de la Commission européenne, qui aujourd'hui conseille Goldman Sachs

Trump, où ce ne sont pas les commissaires et les anciens Premiers ministres qui passent vers les multinationales, mais les multinationales qui sont au gouvernement Trump.

la mondialisation que vous construisez qui explique en partie cela. Vous alimentez le feu dont se nourrissent les extrêmes droites pour dire à quel point la globalisation, l'autre, la différence, c'est toujours mal. Il faut absolument construire, Madame la Commissaire, une globalisation de la régulation si nous ne voulons pas que l'Europe continue à se disloquer. Si nous ne voulons pas des Brexit, si nous ne voulons pas plus de Trump, plus d'extrême droite, il nous faut faire de l'Europe le pilier de la régulation publique de la mondialisation. Cela veut dire des droits humains, des droits sociaux et l'environnement au dessus des droits commerciaux et de l'investissement. Le TAFTA et le CETA, c'est exactement l'inverse.

Vous prétendez défendre le climat avec M.

Trudeau, il y a deux jours, était avec Donald Trump pour remettre en service le projet de pipeline Keystone XL, que Barack Obama avait supprimé parce qu'il considérait qu'il était climaticide. C'est votre Commission, Madame, qui refuse de légiférer et de réglementer les perturbateurs endocriniens pour protéger la santé. Alors, oui, nous voulons un partenariat avec les Canadiens, avec les Américains, avec tous les autres, mais sur le climat, sur les droits sociaux, sur la lutte contre les paradis fiscaux, sur la supervision bancaire, et de tout cela, il n'y a rien dans ces accords! Défendons la démocratie, défendons la souveraineté démocratique, défendons la souveraineté juridique européenne, défendons un grand projet de l'Europe pour contrer une mondialisation de dérégulation, une mondialisation qui concentre les pouvoirs dans les mains de quelques multinationales et de quelques multimilliardaires. Faisons autre chose de l'Europe, sinon elle se disloquera, c'est ce à quoi vous contribuez aujourd'hui.